Señora Presidenta, como saben ustedes, la Unión Europea acogió con satisfacción la promesa que hizo el Presidente Obama de cerrar el centro de detención de Guantánamo. Lo hizo en su discurso de toma de posesión y esta afirmación fue ratificada después en una declaración conjunta de la Unión Europea y de sus Estados miembros con los Estados Unidos el 15 de junio del año pasado. Nosotros somos partidarios de que en todo momento se aplique la legalidad y se respeten los derechos humanos y los Estados Unidos, en esa declaración, desde luego dicen que también.

Pero, en todo caso, ya hay algunos presos de Guantánamo que han salido y que van a ser juzgados por los tribunales ordinarios estadounidenses, como, por ejemplo, Khalid Sheikh Mohammed, presunto cerebro de los atentados del 11 de septiembre, a pesar de

Por tanto, nosotros siempre lo hemos dejado claro en nuestros contactos con los Estados Unidos y, recientemente, en la visita que hizo a Bruselas el enviado especial de los Estados Unidos

a la detención prolongada sin juicio, y, naturalmente, se puso de manifiesto nuestra posición contraria a la pena de muerte. Son posiciones muy claras, muy rotundas, que la Unión Europea ha mantenido, mantiene y mantendrá en relación con los Estados Unidos.

El mecanismo que acordaron los Ministros del Interior de la Unión Europea concretaba este deseo de ayudar a los Estados Unidos siempre hemos dicho que queríamos que se cerrase la prisión de Guantánamo, que era claramente contraria a los derechos humanos más elementales, y la Unión Europea, en correspondencia, debe colaborar para que eso sea posible, en la medida en que podamos y de acuerdo con las decisiones que —repito— toma cada Estado individualmente y de forma soberana en relación con la posible acogida de esos presos. Podemos decir que había 242 presos en el centro de detención cuando el Presidente Obama asumió el poder, y que 44 de ellos ya han salido de esa prisión.

a hacer variar la posición de los Estados Unidos, su política penitenciaria en relación con Guantánamo. Como hemos señalado, se trata, además —y eso aparece también en la declaración conjunta Unión Europea Estados Unidos—, de explorar la posibilidad de establecer y acordar un conjunto de principios Unión Europea Estados Unidos de América, que sea un punto de referencia común en el contexto de nuestro empeño por combatir el terrorismo, que forma parte también de esa declaración conjunta